Unia Europejska jest wypełniona wyznaniami miłości do wspólnego rynku i konkurencji, ale przy wtórze tych deklaracji tego rynku i konkurencji jest mniej, a nie więcej, czego ilustracją była ostatnia debata rolna. Nasze pytanie do Komisji zwraca uwagę na nowe formy, które w intencji może nie są protekcyjne, ale w skutkach na pewno tak. Należy do nich właśnie płaca minimalna w Niemczech, ostatnio przepisy we Francji, ale nie sama płaca minimalna oczywiście, tylko odniesienie jej do transportu i tranzytu.